eitt tvö þúsund og átta með síðari breytingum meginmarkmið þessarar lagasetningar er að styrkja enn frekar réttindi nemenda og gefa mennta og menningarmálaráðuneyti skýrari lagastoð til að útfæra tiltekin atriði í reglugerðum til að mynda hvað varðar skólagöngu fósturbarna skólareglur skólabrag aðgerðir gegn einelti og ýmis atriði sem snúa að starfsemi grunnskóla sem reknir eru af öðrum aðilum en sveitarfélögum ekki er um umfangsmiklar lagabreytingar að ræða en þær eru hins vegar flestar þýðingarmiklar til að tryggja réttindi nemenda til náms enn frekar og velferðar í skólum og jafnframt að gefa sveitarfélögum ákveðið svigrúm til útfærslu einstakra atriða laganna að undanförnu hefur af hálfu mennta og menningarmálaráðuneytisins verið í skoðun þörf á breytingum á grunnskólalögum með tilliti til þeirrar reynslu sem fengin er af nýju lögunum sem tóku gildi sumarið tvö þúsund og átta við þá skoðun hefur verið litið til þess hvernig hefur gengið að innleiða lögin framkvæma og til þeirra álitamála sem hafa komið upp í tengslum við innleiðingu laganna setningu reglugerða við lögin og gerð aðalnámskrár grunnskóla og samfélagsþróun undanfarinna ára þar horfum við meðal annars til niðurstaðna úr könnunum ráðuneytisins á innleiðingu laganna og einnig horfum við til tillagna sem komið hafa frá nokkrum starfshópum til að mynda starfshópi á vegum nokkurra ráðuneyta sem skilaði tillögum sumarið tvö þúsund og tíu um aðgerðir gegn einelti í skólum og á vinnustöðum í tengslum við þessa umræðu vil ég líka nefna að samband íslenskra sveitarfélaga hefur ítrekað óskað eftir tímabundinni heimild til að fækka vikulegum kennslustundum eins og þingheimi er væntanlega kunnugt um og hafa óskað eftir lagabreytingum í því skyni ég vildi ekki leggja það til og taldi í raun ekki rétt að fara fram með skerðingu á kennslutíma nemenda í ljósi samanburðar á kennslutíma nemenda hér í grunnskólum við önnur lönd í ljósi þess að staða sveitarfélaga er þar mjög mismunandi og ljóst var að ekki var einhugur meðal sveitarfélaga hvort þau hygðust nýta sér slíka heimild eða ekki sem vakti síðan spurningar um jafnræði nemenda og annað slíkt þannig að ekki náðist sátt á milli þeirrar sem hér stendur og sveitarfélaganna um þær tillögur hins vegar er rétt að nefna það að þetta kom að sjálfsögðu fram í þeirri vinnu sem fór fram í kringum þetta frumvarp meginbreytingarnar sem þetta frumvarp felur í sér frá núgildandi grunnskólalögum eru eftirfarandi breytt er ákvæðum í lögunum um val nemenda í námi á unglingastigi þar sem valið fer úr þriðjungi námstímans í áttunda til tíunda bekk í allt að fimmtung námstímans

um þetta er það að segja að um þetta höfum við fengið talsvert af ábendingum frá sveitarfélögum sem telja sig ekki hafa bolmagn til að bjóða upp á nægilega fjölbreytt val til að uppfylla lagaákvæði enn fremur kom það fram í mikilli umræðu sem fór fram um o e c d könnun þar sem var meðal annars verið að fara yfir kostnað grunnskóla sem reyndar var talsvert í umræðum hér í fjölmiðlum en þá var líka meðal annars bent á að val hér væri í raun með því mesta sem gerðist og því væri í raun ástæða til að skoða það sérstaklega hvernig það væri nýtt og hvort hugsanlega væri eðlilegra að minnka þetta val og binda það að einhverju leyti við tökum mark á þeim ábendingum og að það skapist þá líka ákveðið svigrúm því á sama tíma og þessi umræða hefur farið fram hefur að sjálfsögðu líka farið fram mikil umræða um aðalnámskrár og mikið komið fram af óskum bæði á menntaþingi síðasta sem haldið var í fyrra og á þjóðfundi um menntamál um að fá aukna áherslu á ýmis málefni inni í námskrá ég get þar nefnt sérstaklega auðvitað áhersluna á siðfræðikennslu sem meðal annars er nú þingsályktunartillaga um til umfjöllunar hjá háttvirtum menntamálanefnd þessar óskir hafa komið fram ítrekað frá bæði sérstaklega þjóðfundi um menntamál en líka ýmsar óskir um að aukin verði áhersla á fjármálalæsi neytendafræðslu og ýmislegt sem því tengist þannig að það er ljóst að það standa mörg spjót á skólunum um að uppfylla þessar kröfur í öðru lagi vil ég nefna að sett er inn ákvæði að nýju um skólasöfn í grunnskólum í lagagreinina um skólahúsnæði sérstök lagaákvæði þess efnis voru felld brott með lögunum tvö þúsund og átta en árið tvö þúsund og tíu gerði alþingi að minni tillögu breytingar á framhaldsskólalögum þar sem skólabókasöfnin voru aftur gerð hluti af lögum ég held að enginn efist í raun og veru í þessum sal um mikilvægi bókasafna fyrir skólastarfið ekki síst núna þegar lögð er aukin áhersla á læsi upplýsingalæsi miðlalæsi og lestur ég held líka að þó að nýjasta pisa könnunin sýni að við séum á uppleið þegar kemur að lestri sé full ástæða til að halda þar áfram og slaka hvergi á þar munu bókasöfnin gegna lykilhlutverki

endurskoðunarákvæðum og ítarlegri ákvæði eru sett um inntak reglugerðar um framkvæmdina í fjórða lagi er bætt við ákvæðum um skyldu skóla til að móta heildstæða stefnu til að fyrirbyggja og bregðast við líkamlegu andlegu og félagslegu ofbeldi þar er meðal annars átt við einelti annað ofbeldi þar með talið kynferðislegt ofbeldi og félagslega einangrun sett er ákvæði um sérstakt fagráð á vegum ráðuneytisins í eineltismálum sem útfært verði í reglugerð þetta fagráð er hluti þess að tillögur komu í raun og veru allar frá þeim starfshópi sem skilaði inn tillögum aðgerðir gegn einelti við þekkjum það auðvitað hér í þinginu og ekki síst þeir sem kannski sitja í háttvirtri menntamálanefnd að þetta er auðvitað vandamál sem drög erfitt er að eiga við í skólunum og full ástæða að okkar mati að skýra lagaskyldu skóla til þess að bregðast við eineltismálum að hafa áætlanir um hvernig bregðast skuli við eineltismálum og svo framvegis í fimmta lagi er lagt til að ráðuneytið fái heimild til að veita skólum undanþágu frá lagaskyldu til að starfrækja skólaráð og nemendaverndarráð ef gildar ástæður eru fyrir hendi þessi heimild er hugsuð fyrir fámenna skóla sem eiga erfitt með að finna fulltrúa í skólaráð og leysa hlutverk nemendaverndarráðs með öðrum hætti og fyrir sérskóla þetta er í óskum getum við sagt fámennra sveitarfélaga sveitarstjórnum er veitt heimild til að samræma tiltekna leyfisdaga innan skólaársins fyrir alla skóla í sveitarfélaginu að höfðu samráði við hagsmunaaðila ástæðan fyrir þessu ákvæði er sú að sjálfdæmi sveitarfélaga um það hvernig þau skipuleggja vetrarfrí svokölluð eins og þau eru kölluð á nútímamáli er að sjálfsögðu mikið en hins vegar hefur mikið verið hvatt til þess að löggjafinn taki þetta mál til sérstakrar umræðu ég var síðast að svara bréfi í gær um þessi efni margir telja að það væri æskilegt að hafa vetrarfrí samræmd fyrir leik og grunnskóla á milli allra sveitarfélaga í landinu aðrir telja að það yrði allt of mikil röskun á samfélaginu að það yrðu allir vinnustaðir þarna að gefa frí á sama tíma þannig að við ákváðum að fara hér ákveðinn milliveg hvetja til þess að þetta sé samræmt innan sömu sveitarfélaga með þessu heimildarákvæði en göngum ekki lengra í ljósi þess að skoðanir eru skiptar en þetta er eitthvað sem háttvirtur menntamálanefnd mun skoða það er lagt til að samræmingarhlutverk mennta og menningarmálaráðuneytis verði styrkt með því að ráðuneytið gefi út stjórnvaldsfyrirmæli varðandi skólagöngu fósturbarna þetta mál er auðvitað flestum háttvirtum þingmönnum kunnugt og snýr að því að sveitarfélög hafa ekki náð saman um það hvernig nákvæmlega eigi að fara með kostnaðarskiptingu þegar kemur að skólagöngu fósturbarna og þar held ég að sé mjög mikilvægt að hlutirnir gangi snurðulaust fyrir sig þannig að það sé þá hægt að vísa getum við sagt ábyrgðinni á einn stað með sérstakri heimild til að gefa út stjórnvaldsfyrirmæli í áttunda lagi er lagt til að ráðuneytið fái ótvíræða heimild til þess að fjalla um ábyrgð aðila að skólasamfélaginu á því að viðhalda góðum starfsanda og jákvæðum skólabrag þetta er í raun og veru ákvæði sem líka vísar inn í ákvæðið sem ég nefndi hér áðan um heildstæða stefnu til að bregðast við líkamlegu andlegu og félagslegu ofbeldi það er þarna er sérstaklega verið að setja inn ákvæði sem á að snúa að tilvikum um einelti eða annað ofbeldi eða félagslega einangrun síðan er ákvæði sem ég þykist vita auðvitað að verði rætt talsvert það er bráðabirgðaákvæði og um er að ræða rétt grunnskólanema til að stunda samhliða grunnskólanámi einingabært nám í framhaldsskóla eins og háttvirtum þingmönnum er kunnugt höfum við ekki greitt sérstaklega fyrir þessa nemendur undanfarna tvo vetur og skólar hafa eigi að síður sumir hverjir náð samkomulagi um þessi mál ekki síst þar sem samgangur milli grunn og framhaldsskóla er mikill fyrir og þá vísa ég til smærri sveitarfélaga ástæða þess að ákveðið var að forgangsraða fjárveitingum með þessum hætti var sú að þegar skera hefur þurft niður í framhaldsskólum um núna um það bil tíu prósent á þremur árum sem eru auðvitað umtalsverðar fjárhæðir höfum við hreinlega þurft að forgangsraða drög grimmt ekki síst í ljósi þess að efnahagskreppa og niðurskurður kemur í kjölfar þess að við setjum á nýja lagaskyldu ríkisins sem við köllum fræðsluskyldu það er að stjórnvöld séu skuldbundin til þess að bjóða nemendum nám við hæfi í framhaldsskóla upp að átján ára aldri sem ég er mjög fylgjandi þangað höfum við forgangsraðað okkar fjárveitingum en á móti kemur að það hefur ekki verið greitt fyrir alla nemendur hvort sem þeir eldri en átján ára né heldur yngri það er nemendur í tíunda bekk við höfum að sjálfsögðu hvatt til þess ef skólar hafa á því möguleika að halda þessu áfram það er að kenna tíundu bekkingum á til að mynda með öðrum nemendum en við teljum okkur þó ekki geta skyldað þá til þess en gerum ráð fyrir því að þetta verði orðið virkt að nýju fyrsta ágúst tvö þúsund og þrettán þannig að við viljum ekki afnema þennan rétt og teljum að ef sveitarfélög það er framhaldsskólar og grunnskólar geri með sér samkomulag um réttinn sé það jákvætt en við getum ekki ábyrgst fjárveitingar til þessa máls fyrr en á þessum tímapunkti ég vil sérstaklega nefna það að við undirbúning frumvarpsins var haft samráð við samband íslenskra sveitarfélaga skólastjórafélag íslands félag grunnskólakennara heimili og skóla og samtök sjálfstæðra skóla drög að frumvarpinu voru kynnt sérstaklega fyrir þessum aðilum á samráðsfundum og þeim gefinn kostur á að bregðast við og koma með athugasemdir sérstakt samráð var haft við reykjavíkurborg um tiltekin atriði þá voru drög að frumvarpinu kynnt sérstaklega í samráðsnefnd leik og grunnskóla sem er skipuð fulltrúum frá öllum framangreindum aðilum auk fulltrúa frá hagsmunaaðilum leikskólastigsins haft var samráð við velferðarráðuneytið vegna málefna fósturbarna og þeirri tillögu um að mennta og menningarmálaráðuneytið setji reglugerð um ýmis atriði sem lúta að málefnum fósturbarna velferðarráðuneytinu er því kunnugt um þessi áform en á sama tíma er unnið að endurskoðun á barnaverndarlögum og hefur í þeim efnum verið haft samráð við mennta og menningarmálaráðuneytið það er sameiginlegur skilningur þessara beggja ráðuneyta að það þurfi að fjalla heildstætt um málefni fósturbarna við þessa endurskoðun til að tryggja sem best rétt þeirra til skólavistar telja má að samþykkt frumvarpsins geti leitt til nokkurrar hagræðingar í rekstri sveitarfélaga og vísa ég þar í framboð á vali en í gildandi lögum er ákvæði um val nemenda um allt að þriðjung náms og eins og ég fór yfir hér áðan hafa sum sveitarfélög talið þetta ansi þungan kostnað að bera skipan og starfrækslu sérstaks fagráðs sem er ætlunin að sé ráðgefandi vegna erfiðra eineltismála nánar verður mælt fyrir um starfsemi þess ráðs í sérstakri reglugerð og hefur því verið tryggð ákveðin fjárveiting til þriggja ára með samþykki ríkisstjórnarinnar þar að lútandi ekki er gert ráð fyrir breyttum forsendum framlaga til grunnskóla sem reknir eru af öðrum aðilum en í frumvarpinu eru hins vegar þau nýmæli um að sveitarfélög geri þjónustusamninga við slíka skóla til ákveðins tíma og er í frumvarpinu ítarlega tilgreint um efni slíkra samninga ráðgert er að reglugerð um málefni er lúta að skólagöngu fósturbarna verði sett að undangengnu samráði við sveitarfélög og yfirvöld barnaverndarmála réttur fósturbarna til skólagöngu er vissulega skýr í gildandi grunnskólalögum en eins og ég nefndi hér áðan hafa komið upp álitamál sem varða tilhögun skólagöngu málsmeðferð og kostnaðarskiptingu sem ekki hefur tekist að leysa á viðunandi hátt virðulegi forseti ég hef þessi orð ekki mikið fleiri þetta eru ekki kannski viðamiklar breytingar á grunnskólalögum og ekki veruleg kostnaðaráhrif en það er þó mat mitt að það verði verulegur ávinningur af ýmsum af þessum breytingum fyrir skólasamfélagið vísa ég þá sérstaklega til réttarstöðu nemenda málsmeðferðarúrlausna ýmissa mála og svigrúmi skóla og sveitarfélaga til útfærslu legg